Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen!

Wir haben bei diesem wichtigen Thema Neueinsiedlungsprogramm über alle Fraktionen hinweg eine Einigung gefunden.

Das heißt, es besteht ein breiter Konsens, dass das notwendig ist, und vor allem was auch gerade die aktuelle Lage in Afrika zeigt ist es nicht nur eine dringliche, sondern auch eine hochbrisante Lage.

Ich habe die polnische Präsidentschaft als sehr kreativ erlebt, auch beim Asyl Paket.